In generale, come ci ricorda l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, i cittadini hanno diritto a una buona ed efficiente amministrazione e, sebbene l'Unione europea non disponga di competenze normative dirette rispetto all'organizzazione amministrativa degli Stati membri, ritengo sia importante garantire il miglior possibile coordinamento delle risorse che il budget dell'Unione prevede a supporto dell'ammodernamento e della governance amministrativa degli Stati membri. Questo al fine di consentire l'erogazione di servizi e di garantire la corretta implementazione delle politiche europee di solidarietà, coesione e sviluppo. Particolarmente importante risulta, a mio avviso, la promozione dell' e government nei rapporti tra amministrazione e cittadino. L'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche, infatti, può oggi contribuire non solo alla riduzione degli sprechi, ma soprattutto a rendere più semplice, immediato e trasparente l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi e alle opportunità di finanziamento offerte dai fondi europei.